Nous nous devons de les condamner, mais cela ne doit pas faire oublier le reste.

Très récemment, une loi a été votée criminalisant l'homosexualité. Cette loi prévoit dix ans de prison pour toute démonstration publique d'affection entre deux personnes de même sexe et la même peine pour toute personne tentant d'aider les LGBT. Le Nigeria vit une situation dramatique, dans laquelle l'emprise des compagnies pétrolières internationales et la corruption qui va avec minent les politiques publiques et privent la population des bénéfices pouvant provenir de l'exploitation des richesses nationales, sans même parler des dégâts environnementaux. La misère est le terreau de la radicalisation. Les membres de Boko Haram sont surtout des jeunes gens n'ayant pas fait d'études, sans perspectives d'avenir et témoins d'une corruption révoltante dans le premier pays producteur de pétrole d'Afrique. Pour contrer Boko Haram, le gouvernement nigérian a choisi la répression, et les violences s'enchaînent de part et d'autre assassinats, rafles, extorsions de fonds, viols, et j'en passe. C'est un cercle vicieux qui se met en place au détriment de la population, provoque une émigration massive vers les pays voisins, qui ont déjà leur lot de problèmes. C'est intolérable, et ce n'est pas seulement en dénonçant les violences interethniques que l'on aidera le peuple nigérian. Dans ce contexte, on peut se demander à quoi ont servi les 700 millions d'euros que l'Union a versés à ce pays depuis 2009. Oui, l'Union européenne a des outils. Encore faut il qu'elle les utilise!